Asistăm la un blocaj extrem de periculos pentru pace și distructiv pentru perspectivele reale de dialog și reconciliere. Pe de altă parte, doamnă Înalt Reprezentant, după cum știți, Uniunea Europeană este cel important donator în regiune și, de aceea, cred că trebuie să devenim și cel mai important partener politic, pe măsura imenselor sume pe care le alocăm anual pentru ajutorarea palestinienilor dinăuntrul și din afara teritoriilor ocupate. Cred că putem face mai mult pentru a impune respectarea drepturilor omului în Orientul Mijlociu, pentru reorientarea geostrategică a Turciei, pentru determinarea comunității internaționale, inclusiv a statelor arabe, de a și asuma un rol mai dinamic în asigurarea unui flux permanent de suport umanitar. Nu în ultimul rând, cred că este important să avansăm și să promovăm mai pregnant soluția durabilă a celor două state, în ciuda celor care se opun păcii și stabilității în regiune.